samkvæmt hegningarlagabreytingu frá árinu nítján hundruð níutíu og sex er ólöglegt að flytja fanga um ísland til landa þar sem beitt er aðferðum sem brjóta í bága við þrjá alþjóðlega sáttmála sem íslendingar eru aðilar að um bann við pyntingum en ég ætla ekkert að deila frekar um það við hæstvirtan ráðherra í dag og ekki heldur um túlkanir hans á orðum mínum um þetta ég gat ekki alveg skilið nákvæmlega hvað hæstvirtur ráðherra var að segja er þessi yfirlýsing sem davíð oddsson gaf úr gildi fallin má líta svo á að þegar þeir aðilar sem skoðun að innrásinni í írak lýstu því yfir að henni væri formlega lokið má þá líta svo á að þessi yfirlýsing hafi úr gildi fallið í því sambandi frú forseti vil ég rifja það upp að hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst skoðun sinni á þessu máli